Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, que va retenir l'opinion publique européenne de la réunion de ses dirigeants ce vendredi à Bruxelles? Va t elle comprendre qu'à des enjeux européens euro, énergie, recherche et innovation, emploi on cherche de bonne foi des réponses européennes? Ou plutôt, qu'une fois encore, nous nous livrons au triste spectacle des divisions et des luttes d'influence? Que vont titrer les grands journaux?

De la timidité de l'Europe sur la situation des pays méditerranéens qui aspirent au respect de leurs droits ou, au contraire, de son leadership? Le devoir de l'Europe à cet égard est clair à savoir mettre en œuvre toutes ses ressources, toute sa diplomatie pour aider à la transition et à la mise en place d'élections démocratiques et ouvertes. Chers collègues, pour le groupe PPE, la solution à nos problèmes, ce n'est pas moins d'Europe, mais plus d'Europe! La solution, ce n'est pas plus de soi disant victoires nationales, mais plus de victoires communes, plus de réponses coordonnées. La solution, ce n'est pas plus de laxisme dans le respect de nos règles communes, mais plus de discipline. La solution, chers collègues, ce n'est pas plus de divergences dans nos budgets, dans nos lois sur le travail, dans nos taux de fiscalité, mais plus de convergence! Pour le groupe PPE, s'il y a une seule leçon à tirer de la crise, c'est que sans vision commune et sans moyens en commun, nos pays s'enliseront dans une croissance molle et s'enfonceront dans une crise sociale. S'il y a une seule leçon à tirer de la crise, c'est qu'en pensant européen, en travaillant européen, en investissant européen, nos pays sortiront durablement renforcés de la passe difficile qu'ils traversent.

Avec la Commission européenne, avec la majorité de mes collègues dans cet hémicycle et, j'en suis sûr, la majorité des cinq cent millions d'Européens, je le demande au Conseil européen quand allons nous agir et réagir davantage ensemble? Concernant l'euro, je sais désormais que nos gouvernants tiendront bon et qu'ils ne laisseront pas les spéculateurs détruire soixante années de construction européenne. Je leur demande à présent de se concentrer sur la consolidation du mécanisme de stabilité qui est indispensable.

La gouvernance européenne est la condition sine qua non de la réussite de notre projet commun.

La solution à nos problèmes, je le disais en commençant, ce n'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe! Si cela est vrai pour l'emploi et pour l'économie, c'est vrai pour l'énergie, dont le Conseil européen traitera aussi ce vendredi. Plus d'Europe, cela veut dire, en premier lieu, mettre pleinement en œuvre les lois existantes dans le domaine du marché intérieur de l'énergie. On ne dira jamais assez que faire pleinement fonctionner ce marché nous rendra plus compétitifs, assurera la sécurité de nos approvisionnements et garantira un accroissement considérable de la production d'énergies renouvelables. Plus d'Europe, cela veut dire aussi pousser nos États à gagner le pari d'une augmentation de vingt pour cent de leur efficacité énergétique d'ici 2020. Ils se sont eux mêmes fixé cet objectif. Il faut veiller à ce qu'ils l'atteignent, faute de quoi, il faudra renforcer les standards pour y parvenir. Enfin, plus d'Europe dans le domaine de l'énergie suppose plus d'investissements. La Commission estime à un milliard d'euros les efforts nécessaires pour être au niveau requis en termes d'infrastructures.

Une énergie sûre, une énergie propre, c'est aussi indispensable pour l'Europe qu'une politique de recherche et de développement, qu'une politique favorisant l'innovation industrielle. Là encore, la solution c'est plus d'Europe et c'est une attention accrue aux petites et moyennes entreprises. La solution est de réduire au minimum les contraintes bureaucratiques et de nous entendre enfin sur un brevet européen. Sur le terrain de l'innovation aussi, nous attendons de nos dirigeants des solutions communes, et non pas des querelles de clocher. Mesdames et Messieurs, le temps est venu de dépasser nos réflexes du passé. Valoriser nos différences, c'est bien, mais les rendre complémentaires, c'est mieux! Prendre des initiatives individuelles, cela peut être utile, mais jouer collectif, cela fait gagner le match!